Ja, wir haben Ihren Vorschlag unterstützt und haben ja auch gerade die Möglichkeiten der Kommission gestärkt, wohingegen auf der anderen Seite natürlich auch Mitgliedstaaten versucht haben, ihre eigene Kompetenz in diesem Bereich herauszukitzeln. Da waren wir also ganz auf Ihrer Seite, um die Kompetenz der europäischen Ebene zu stärken.

Und da müssen wir in den Verhandlungen mit Drittstaaten sehr genau die Bereiche abstecken, in denen der Mechanismus zur Anwendung kommt. Die Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Sozialstandards, im Bereich der Umweltstandards, im Bereich der gesellschaftlichen Ausgestaltung von Gesetzgebung müssen einem Drittstaat erhalten bleiben, da darf dieses Instrument nicht greifen. Nun zu der Frage Brauchen wir so ein Instrument bei hochentwickelten Industrieländern? Gerade jetzt hat der amerikanische Kongress in Beziehung zu dem anstehenden Handelsabkommen mit der Europäischen Union deutlich formuliert, dass es keine Ungleichbehandlung von heimischen Investoren und ausländischen Investoren geben soll, weil eben beide Rechtssysteme voll entwickelt sind. Im Bereich voll entwickelter Rechtssysteme sollten wir also dieses Instrument nicht einsetzen. Wenn wir etwas aushandeln, dann ist es aber auch notwendig, die Frage der sozialen Verantwortung der Investoren mit einzubeziehen, also CSR mit zu integrieren.

Da frage ich mich wirklich Sind die alle noch notwendig, um in einem Binnenmarkt vernünftig miteinander umzugehen?